Dabei müssen wir aber aufpassen, dass wir uns absichern, ohne uns innerhalb Europas gegenseitig abzuschotten oder uns auch nach außen so stark abzuschotten, dass unsere Wirtschaftsfähigkeit leidet. Wir sollten bei den Kontrollen aufpassen, dass diese grundsätzlich risikobasiert erfolgen, das heißt dort, wo das Risiko am höchsten ist, muss auch am meisten kontrolliert werden. Wo man nachweisen kann, dass das Risiko gesenkt wird, darf man auch weniger kontrollieren.

Denn zu den Kontrollen gehören häufig nicht nur die rein bürokratischen Kosten, sondern da kommen auch noch Kosten der Labore usw.